Vous même, vous avez fait le tour des groupes et des arguments ont été largement échangés.

Comme tout le monde ici, nous savons que nous sommes à un moment de bascule de l'Union européenne, et je fais d'ailleurs partie de ceux qui pensent que cet hémicycle n'est pas éternel et qu'il faut soigner l'Union européenne et nos institutions si nous souhaitons préserver notre modèle européen et notre construction politique européenne.